libertà e la propria dignità, dopo anni di oppressione e di privazione dei propri diritti fondamentali. Voglio ricordare che il successo di quella notte fu il frutto della determinazione di milioni di cittadini europei dell'Est che pacificamente, senza alcuna violenza, ma solo attraverso la forza delle proprie ragioni, furono in grado di liberarsi del giogo cui per decenni erano stati sottoposti. È anche al coraggio di quei cittadini europei che oggi desidero rendere omaggio. A testimoniare di quei momenti c'era lo stupore e la gioia di centinaia di migliaia di cittadini tedeschi dell'una e dell'altra parte e, accanto a loro, migliaia di giovani che erano arrivati da tutta Europa per condividere l'entusiasmo travolgente di quelle ore. Io, in quei giorni, ero fra quei giovani, insieme a tanti magari di voi, e ricordo la felicità incontenibile, gli abbracci, le lacrime, lo sguardo incredulo dei Vopos che vedevano il loro mondo sbriciolarsi alla stessa velocità con cui il Muro si disfaceva sotto i colpi dei picconi. Ricordo bene anche la consapevolezza, ben radicata in tutti noi, di vivere un momento unico e irripetibile della storia che finalmente chiudeva una pagina buia, fatta di oppressione, di lutti, di annullamento della libertà e della personalità, e ne apriva un'altra carica di ottimismo, di speranza. Oggi, a trent'anni dalla caduta del Muro, possiamo dire che quell'entusiasmo e quella speranza non sono stati traditi se l'Europa in cui viviamo oggi è un luogo migliore lo dobbiamo all'Unione europea e alle conquiste che ha saputo ottenere. Lo voglio dire con chiarezza la democrazia europea, i valori e i principi su cui essa si basa purtroppo non sono irreversibili. Per questo è necessario l'impegno e la determinazione di tutti noi a loro difesa. Si tratta di una lotta che dobbiamo condurre tutti i giorni, senza sosta. Da testimone di quei giorni straordinari a Berlino non posso non guardare con grande preoccupazione al ritorno in Europa di fantasmi che credevamo morti, sepolti sotto il peso della storia. È con incredulità, ma anche con immensa rabbia, che ci troviamo a constatare come il demone dell'antisemitismo torni oggi ad affacciarsi nella nostra Europa. Tornano in mente i purtroppo numerosissimi episodi della storia recente e penso, e pensiamo, a quanto è successo ad Halle solo poche settimane fa, alla profanazione del cimitero ebraico di Randers in Danimarca, alle minacce cui è stata fatta oggetto in Italia la senatrice Liliana Segre. Il risorgere dell'antisemitismo è il frutto della rinascita dei nazionalismi, della xenofobia, del razzismo, del rifiuto di tutto ciò che è diverso da noi. Questi fenomeni sono anche il terreno di coltura del terrorismo che minaccia l'Europa e il mondo intero con atti di violenza. Proprio oggi ricorre l'anniversario dei tragici fatti del Bataclan, storia che ci appartiene, la storia che abbiamo vissuto insieme, e il nostro commosso ricordo va alle 130 vittime che hanno perso la vita quella sera e alle loro famiglie. La minaccia ai nostri valori proviene anche dall'esterno. Siamo costretti a confrontarci quotidianamente rispetto ad ingerenze che cercano di minare in forme diverse le nostre conquiste e la sicurezza dei cittadini europei. Dobbiamo essere uniti. Sì uniti, per rispondere a questi attacchi, per rafforzare la nostra unione, mettere in sicurezza i nostri confini. È contro queste minacce che dobbiamo batterci con grande determinazione e compattezza se vogliamo rispettare le promesse di quella sera a Berlino, in cui il Muro venne sbriciolato. Sono convinto che si tratta di una battaglia che possiamo vincere solo se staremo insieme. E dobbiamo farlo, opponendoci con tutte le nostre forze a coloro che mistificano i fatti della storia, che danno risposte semplici a problemi complessi, che confondono il legittimo orgoglio che ciascuno di noi prova per il nostro paese, per il proprio paese e la propria cultura, con l'odio e il disprezzo per gli altri. Non è una battaglia facile. Spesso ci chiediamo come sia possibile oggi per un cittadino europeo dimenticare la lezione della storia del nostro continente e dei nostri padri. Una storia ricca di pagine gloriose, ma anche di sofferenze e di orrori, come quelli che evocavo poco fa. La risposta che trovo è quella della necessità di insistere sulla conoscenza e sul ricordo e mi riferisco, in particolare, ai più giovani che quella storia non l'hanno vissuta, ma l'hanno appresa magari sui libri o in rete o su internet. È a loro che in questo momento desidero rivolgermi con particolare affetto perché è in loro che riponiamo le nostre speranze. Oggi voglio, vogliamo dare qui un nostro contributo a questa sfida. Lo facciamo, alla presenza del Presidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble, che abbiamo l'onore di avere oggi proprio per ricordare quanto avvenne a Berlino trent'anni fa. La parola a Lei, signor Presidente. La parola a Lei dopo aver ascoltato un brano musicale che farà da introduzione a questa cerimonia.